Pane kolego, já jsem se chtěl zeptat Nemyslíte si, že by v této debatě měla Evropské unie respektovat vnitřní ústavní poměry Španělska?